Mijnheer Berman zal ongetwijfeld weten dat politiek gaat om politieke keuzes, en dan kiezen wij ervoor om het geld van onze belastingbetalers op een veel verstandiger wijze te investeren in een buitenlands beleid van de lidstaten, dan in een buitenlands beleid van de Europese Unie.